Herr Kollege Batten, ich möchte Sie fragen, ob Sie wissen, dass in Straßburg im außenpolitischen Ausschuss wir den Herrn Marty vom Europarat befragt haben, ob er einen einzigen Beweis für die These mit dem Organhandel hat, und er konnte keinen einzigen vorlegen. Wir müssen weiter untersuchen, das wird auch im Bericht gefordert, aber es gibt keinen einzigen vorgelegten Beweis.